Hvala lepa. Zdaj, spoštovani, spoštovani kolega poslanec, spraševali ste me glede, E-asistenta ter seveda, plačljivosti, plačljivosti storitev. Naj takoj in takoj na začetku rečem, da greva, kot se temu, reče, in medias res. Ni ga predpisa na področju vzgoje in izobraževanja, ki bi nalagal šolam, da morajo uporabljati aplikacijo E-asistent, ni takega predpisa. In ni ga predpisa, ki bi staršev staršem predpisoval, da morajo plačevati za uporabo katerekoli storitve. Ravno obratno, šola je dolžna zagotavljati vse informacije brezplačno. Šola je dolžna zagotavljati informacije o delovanju šole, šola je dolžna zagotavljati informacije o učencu in vse, kar je s tam povezano. In zdaj, če greva od tule nazaj, če sva, to, če je to bilo bistvo odgovora, potem lahko pogledamo, kaj pravzaprav ministrstvo počne, zato da, zato da nekako olajša to situacijo. Prvič, kot veste, se pripravlja sistemski projekt, sistemski projekt, ki bo povezal vse baze in ki bo, seveda tudi v neki, v neki potem, nadaljnji fazi nadomestil ali pa lahko nadomestil te sedaj plačljive, plačljive aplikacije. Jaz mislim, da je nujno, tako iz varnostnega vidika, pa še iz kakegakoli drugega vidika, da seveda te baze niso pri nekem zasebnem ponudniku, ampak da ima te baze država in da država primerno upravlja s temi bazami. Drugič, kar bi radi s tem sistemskim projektom, je to, da bi radi, da ni odvisno od vsake šole posebej, kajti ta storitev, ki ste jo, vi navajali v poslanskem vprašanju, ni edina storitev, ampak obstaja tudi neka konkurenčna, pa celo, pa celo tretja, ampak radi bi, da šole imajo enoten sistem. In ta projekt vsaj na ministrstvu pelje, začel se je že, začel se je že pred mano, imamo pa nekaj tako zakonskih ovir, to je, to je prva, recimo zakon rabimo Zakon o šolskih evidencah, ter seveda, drugih ovir, ki so, ki so nujno potrebne za to, da lahko pridemo do implementacije tega, tega projekta. In zdaj, če greva naprej. Ena je ta sistemski, drugo je v tem, da mi zagotavljamo, država zagotavlja programsko opremo, s katero učitelji lahko komunicirajo s starši. Ni potrebno preko, te komercialne programske opreme komunicirati, ampak z licencami in z drugimi zadevami, imamo programsko opremo, ki zagotavlja komunikacijo, ki je brezplačna, in ta komunikacija lahko na podlagi te programske opreme teče. Tretja stvar, če tako pogledava, ne, pa lahko seveda ugotoviva, kako je do tega pravzaprav prišlo. Do tega do te situacije, kot jo imamo, je prišlo pred nekaj leti, ko je ministrstvo sprejelo spremembo pravilnika o šolski dokumentaciji, v katero je zapisalo, da se šolska dokumentacija hrani primarno v elektronski obliki. In tam so potem ti ponudniki, zato ker se je na eni strani reklo v pravilniku, da zadeva vstopa da zadeva vstopa v šolski prostor, da se hrani dokumentacija, na drugi strani pa drugi korak ni bil narejen, torej da bi se to tudi zagotovilo, so seveda vstopili neki drugi ponudniki, ki sedaj to situacijo, ki sedaj to situacijo izkoriščajo. Hvala.